Auch die Konferenz am

Das ist wichtig, es muss jedoch erweitert werden. Europa braucht alternative Finanzierungsformen, KMU brauchen alternative Finanzierungsformen, insbesondere Risiko und Beteiligungskapital ist notwendig für startups und für Wachstumsunternehmen, ebenso ein Abbau der bürokratischen Hemmnisse.